Señor presidente, comisaria Dalli, bienvenida a este debate contra el blanqueo, que no es el primero, tiene mucha historia, porque antes de Luanda Leaks hubo Lux Leaks y hubo Panamá Leaks, y hubo una comisión de estudio e investigación, de la que fui miembro, que arrojó conclusiones y mandatos de actuación para la Comisión. Por eso hemos pasado de la cuarta a la quinta Directiva contra el blanqueo, que refuerza la transparencia y la identificación de los beneficiarios de las cuentas porque cada uno de estos casos que acabo de citar empeora el trasfondo de corrupción y tráfico de influencias. El caso Luanda Leaks es paroxístico porque afecta a la mujer más rica de África —la hija del antiguo presidente de Angola—. Pero hay otro mandato proteger a los whistleblowers —a los denunciantes—, porque es intolerable que haya países que no han traspuesto la Directiva sobre los whistleblowers —entre ellos, Portugal—, y resulta que Rui Pinto, el denunciante, es el que está en la cárcel, cuando quien tenía que estar en la cárcel no es el denunciante, sino los criminales y los delincuentes.